Cher collègue, vous avez cité les représentants du peuple français qui ont eu raison de ne pas confier la défense de la nation française à l'Europe car l'Europe, à l'époque, n'était pas prête.

Croyez vous que vous ferez la défense européenne sans les États, et notamment les grands États, qui sont en mesure d'avoir les meilleures armées du monde?